Le Conseil est conscient que le Parlement regrette l'absence de discussion politique lors de l'élaboration et de l'établissement de la position du Conseil. Il est vrai que le travail a été réalisé au sein du comité budgétaire, mais j'insiste sur le fait qu'il a été effectué dans le cadre des orientations politiques très clairement définies par le Conseil ECOFIN du 16 mars 2010 et ce n'est que pour pouvoir respecter le protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux que le Conseil a adopté formellement sa position par procédure écrite le 12 août dernier. Ceci ne relève donc en rien de la portée politique de la position du Conseil.

Quant aux crédits de paiement, le Conseil les a ajustés d'un montant de 3,6 milliards d'euros par rapport aux crédits proposés par la Commission dans son projet, soit une diminution de 2,8 Dans ce contexte, le Conseil a également tenu compte des indications de la Commission en ce qui concerne les paiements des programmes 2007 et 2013 de la politique de cohésion et, surtout, des informations les plus récentes sur le démarrage et la vitesse de croisière prévus pour les grands projets.

J'attire aussi votre attention sur la méthodologie adoptée par le Conseil qui est parfaitement en ligne avec les dernières prévisions budgétaires, les totaux des crédits d'engagement et de paiement augmentent clairement, tant en valeur absolue qu'en pourcentage. Je ne vais pas passer en revue rubrique par rubrique l'ensemble des éléments du budget. Je voudrais rappeler simplement que, dans la rubrique 1A, nous savons que, pour le Parlement, la politique en matière de jeunesse est une priorité. Cela figurait dans l'ensemble des documents du Parlement. Il est vrai que nous sommes un peu en deçà de la proposition de la Commission, mais ces budgets restent clairement en augmentation par rapport à 2010. En ce qui concerne la rubrique 1B, là, véritablement, l'ensemble des montants qui figurent dans ce budget ont été déterminés sur la base de leur exécution actuelle, en respectant scrupuleusement l'exécution qui en est faite aujourd'hui. Rappelons également, dans le cadre de la rubrique n° 4, que le Conseil est très soucieux de préserver la capacité de l'Union européenne à réagir efficacement aux défis politiques, économiques et sociaux, notamment sur le plan international, et nous sommes parfaitement conscients que de nouveaux besoins budgétaires risquent d'apparaître au cours de la procédure budgétaire actuelle. Il convient de signaler également, dans le cadre de la rubrique n° 5 que nous n'avons évidemment pas modifié les demandes du Parlement européen concernant son budget administratif, mais qu'il nous semble important que chacune de nos institutions fasse un effort en vue de rester dans le cadre financier

Pour conclure, je crois qu'il était vraiment important de vous faire part de cette présentation, il était indispensable pour le Conseil d'être présent aujourd'hui et de montrer quelle a été la logique qui a été la nôtre dans le cadre de l'élaboration du budget. Je sais que la perception du Parlement européen peut différer de la position adoptée par le Conseil, mais je m'attends à ce que les négociations avec le Parlement soient constructives et fructueuses et je remercie également la Commission pour son soutien au cours de la procédure qui s'annonce pleine de défis. Pour être complet, je ne peux terminer mon intervention sans évoquer la budget review que la Commission publiera à la fin de ce mois. En effet, les priorités pour le budget 2011 et particulièrement la stratégie 2020 seront sans aucun doute les priorités des années futures. Dans cette optique, le Conseil et le Parlement se doivent de commencer dès à présent une réflexion approfondie sur l'architecture future du budget européen et de son financement.

J'espère véritablement que nous pourrons démontrer que cette évolution, en matière de procédure, aura été un succès.